Boj proti organizovanému zločinu je v oblasti politiky spravodlivosti Európskej únie jednou z najdôležitejších oblastí a priorít.

Právne predpisy treba zjednocovať, a to smerom k tým právnym systémom, ktoré sú v boji proti organizovanej trestnej činnosti najúčinnejšie. Ja podporujem výzvu kolegyne Alfano, aby Komisia predložila rámcový návrh smernice o konfiškácii ziskov z trestnej činnosti. Toto bola aj jedna z priorít našej politickej skupiny Socialistov a demokratov a ja, ako jej viceprezidentka pre túto oblasť, musím povedať, že som veľmi rada, že sa tento návrh ujal. Dôležité je tiež vytvorenie mechanizmu, ktorý skonfiškované zdroje efektívne prerozdelí späť do spoločnosti, aby sa využili na sociálne ciele, a v tejto súvislosti vítam výzvu adresovanú Komisii, aby prijala a podporila naliehavú potrebu európskych právnych predpisov o opätovnom použití príjmov z trestnej činnosti